Este es el sector que ha sido el más perjudicado. Nos encontramos ante una situación de parálisis porque no se ha desbloqueado la cuestión por falta de toma de decisiones por parte del Consejo y también de la Comisión.

Por lo tanto, consideramos que el señor Gallagher debería haber tenido en consideración la propuesta que nosotros hemos planteado, diferenciando la costa de bajura.